Madame la Présidente, chers collègues, tous les enfants sont vulnérables et pour l'anniversaire des trente ans de la convention relative aux droits de l'enfant, c'est aux plus vulnérables parmi les vulnérables que je voudrais penser aux enfants intersexes qui subissent des mutilations génitales, dont les parents devraient recevoir une information éclairée aux jeunes filles qui subissent des violences particulières du seul fait de leur sexe aux mineurs non accompagnés, abandonnés dans la rue ou parqués dans des camps de rescapés aux enfants enfermés en centre de rétention, qui ne regardent plus leurs cahiers mais qui regardent les avions et, enfin, aux enfants en situation de handicap, qui sont privés d'instruction par manque d'accompagnement personnalisé. À ce propos, Victor Hugo disait qu'un enfant qu'on enseigne est un adulte qu'on gagne.